Hvala za besedo, predsedujoči. Zoran Poznič, ki je predlagan za ministra za kulturo, se je v skladu s stodvanajstim členom Ustave Republike Slovenije ter prvim in drugim odstavkom dvestotridesetega člena Poslovnika Državnega zbora predstavil članicam in članom Odbora za kulturo in odgovarjal na njihova vprašanja. Kandidat za ministra je v predstavitvi prioritetnih nalog, ki jih je na Ministrstvu za kulturo potrebno izpeljati v letošnjem letu, izpostavil: sprejetje Zakona o kulturnem evru, ki bo omogočil nekatere nujne investicije na področju infrastrukture in na področju digitalizacije, s čimer bomo vsaj približno sledili dogajanju v Evropi. Ob tem je opozoril, da ne smemo zanemariti tudi težav na področju varovanja kulturne dediščine. Druga velika naloga je priprava in sprejetje nove medijske zakonodaje. Izpostavil je, da se obstoječi medijski zakon ne dotika vseh novih tehnologij in novih možnosti komuniciranja ter medijskega podajanja vsebin, ki ga nove tehnologije prinašajo. Zato bo potrebno novi medijski zakon nadgraditi z novimi vsebinami ter v njem omejiti sovražni govor, ki trenutno ni sankcioniran niti na medmrežju in niti drugje. Meni, da bi lahko strokovna skupina z delom začela takoj. Tretja prednostna naloga je priprava in sprejem Nacionalnega programa za kulturo. Po njegovem mnenju gre za zelo zahteven projekt, ki ga je mogoče rešiti ob sodelovanju in s pogovorom, morda tudi skozi princip dialoških skupin, ki je bil uspešno uporabljen pri pripravi in možnih rešitvah zakonodaje glede reševanja statusa samozaposlenih v kulturi in nevladnih organizacij. Ob zaključku je kandidat poudaril, da se mu je v zadnjih letih izkristaliziralo nekaj temeljnih nalog, ki jih moramo jemati resno ter skozi dialog in poglobljen družbeni konsenz vzpostaviti obliko, po kateri bomo napredovali in se ohranili kot skupnost v spreminjajoči se Evropi. To so birokratizacija, poenostavitev postopkov sprejemanja odločitev in prevzemanje odgovornosti. To pa so po njegovem mnenju tudi usmeritve, po katerih naj bi se v naslednjih mesecih vzpostavilo delo na ministrstvu, hkrati z ekipo, ki bo pripravljena na delo, prevzemanje odgovornosti in pohvale. V izjavi, ki jo je prebral uvodni predstavitvi, je poudaril, da se bo, v kolikor bo potrjen za ministra za kulturo, takoj izločil iz vseh postopkov, ki v zvezi z razpisom mreže raziskovalnih umetnost in kulture, na katero se je pod njegovim vodstvom prijavil Delavski dom Trbovlje in potekajo na ministrstvu. Zagotovil je, da bo v celoti upošteval mnenje Komisije za preprečevanje korupcije in ravnal v skladu z njenimi usmeritvami. Razpravljavke in razpravljavci so po predstavitvi kandidata za ministra želeli podrobnejše odgovore na nekatera vprašanja. Kandidat je odgovoril na zastavljena vprašanja ter prisotne na seji odbora seznanil svojimi stališči, pogledi in mnenji, kot tudi s konkretnejšimi predlogi za ukrepanje na posameznih izpostavljenih področjih delovanja Ministrstva za kulturo. Po končani predstavitvi predlaganega kandidata je odbor z enajstimi glasovi za in tremi glasovi proti sprejel mnenje, da je bila predstavitev Zorana Pozniča, kandidata za ministra za kulturo, ustrezna.